virðulegi forseti í skýrslu hæstvirts iðnaðarráðherra um raforkumálefni kemur ýmislegt fróðlegt fram meðal annars eru upplýsingar um flutningstap á framleiddri raforku við það að flytja hana eftir strengjunum frá þeim stað þar sem hún er framleidd og eitthvert annað stundum um langan veg blönduvirkjun er fjórða stærsta aflvirkjun landsmanna uppsett afl er um tíu þúsund gígavattstundir á ári framleiðslan er langtum meiri en þörf er á á svæðinu í kring þess vegna er rafmagnið sem framleitt er í blönduvirkjun fyrst og fremst flutt suður á höfuðborgarsvæðið ef ég veit rétt það leiðir auðvitað hugann að því hver flutningstapið hafa verið á þessari löngu leið á þeim tíma sem virkjunin hefur starfað því ég vil draga það fram og meðal annars til að undirstrika skynsemina í því

að skipuleggja sig í þeim efnum á þann veg að væri hægt að losa um þá raforku sem í dag er flutt hvað mest og hvað lengst frá upprunastað

sem dæmi kemur fram í skýrslunni að árleg töp í flutningskerfinu séu fjögur hundruð gígavattstundir á síðasta ári það er næstum því tvöfalt meira sem tapast í kerfinu við að flytja rafmagnið á milli staða en nemur heildaraflþörf vestfirðingafjórðungs á heilu ári þannig að þetta er umtalsvert sem tapast í kerfinu á hverju ári vegna flutnings og það er ávinningur í því ef hægt er að minnka flutningana og fá þannig rafmagn til nota sem í dag er ekki hægt að nýta ég leyfi mér því að spyrja hæstvirtan ráðherra fyrstu hvar hefur orka framleidd í blönduvirkjun helst verið nýtt síðustu ár og hvert hefur áætlað árlegt orkutap verið mælt sem gíga vattstundir og hlutfall af framleiddri raforku annað hvert er talið vera uppsafnað tap raforku vegna flutnings orkunnar frá virkjuninni á starfstíma hennar